To oznacza, że coraz większą pozycję w budżecie, zwłaszcza starszych Europejczyków, będzie zajmować wydatek na leki. Niestety obserwujemy, że niektóre firmy farmaceutyczne wykorzystują swoją dominującą pozycję, śrubując ceny leków na różnym poziomie w różnych krajach Unii Europejskiej. Co więcej, dochodzą nawet sygnały o korupcyjnych praktykach, próbach oddziaływań na decydentów, którzy decydują, że pewne leki określonych firm są refundowane, inne nie. W Polsce, na przykład, dużym echem odbiła się sprawa refundacji leków dla cukrzyków i spowodowało to duże poruszenie opinii publicznej. Dlatego też przejrzystość i jasność w tym obszarze jest niezwykle ważna, ale trzeba się również zastanowić nad zapobieganiem mechanizmom korupcyjnym, które z uwagi na pokusę ogromnych pieniędzy też pojawiają się w związku z działalnością firm farmaceutycznych.